Chciałem bardzo serdecznie podziękować za informacje Panu Komisarzowi, bowiem dzisiejsza debata poświęcona planowi działania dotyczącemu infrastruktury paliw alternatywnych musi stymulować czy powinna stymulować rozwój samochodów napędzanych gazem ziemnym, wodorem lub zasilanych prądem z sieci, a tym samym wspomóc również naszą walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz z emisją gazów cieplarnianych.

I ostatnia sprawa wydaje mi się, że jest to ściśle połączone z dyrektywą o wspieraniu czystych pojazdów.